avvenga da parte di tre gruppi parlamentari che rappresentino la quota alta. Non si tratta di una sanzione ai sensi del regolamento, sanzione che può essere inflitta o meno dal Presidente.

Quindi è una richiesta che viene dai gruppi, non è una sanzione inflitta ai sensi del regolamento, ma si applica l'articolo

Si è votato all'interno della Conferenza dei presidenti e quindi tutta la procedura è stata rispettata. Quindi non si tratta di sanzioni, perché il Presidente non può infliggere sanzioni per ciò che accade fuori del Parlamento. Io posso infliggere sanzioni per ciò che accade all'interno del Parlamento.